Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen!

7. Juni hat Erdoğan das Gesetz unterschrieben, das die Immunität von Abgeordneten flächendeckend aus dem türkischen Parlament aufhebt. Ich halte genau das nicht mehr nur für einen formalen Akt des Präsidenten, sondern für einen ganz bewussten Schritt, um auf dem Weg zu einem Präsidialsystem, zu einem autokratischen System weiterzugehen. Die AKP dominierte Volksvertretung missbraucht praktisch die eigene Macht und entmachtet sich selbst, sie schadet der türkischen Demokratie. Dieses Gesetz hat aber auch Auswirkungen darauf, wie Abgeordnete ihrer Verantwortung nachkommen können oder eben nicht. Wir sind fassungslos, dass es im 21. Jahrhundert in Europa möglich ist, in einer derartigen Weise ein Klima von Angst und Einschüchterung zu schaffen.

dass Klagen gegen Bundestagsabgeordnete vorbereitet werden, die einer solchen Erklärung zugestimmt haben, dann kann ich nur sagen, Erdoğan führt einen Kampf gegen Abgeordnete, die das Recht auf Meinungsfreiheit im Parlament nutzen. Und würde das, was Erdoğan will, hier im Europäischen Parlament angewandt werden, da würde ich sagen, mindestens drei Viertel der Abgeordneten hier würde die Immunität entzogen werden Denn das ist ein Angriff auf die Freiheit von Rede und vor allem auch die Verantwortung von Abgeordneten, sich zu vertreten.

Ich denke, das dürfen wir nicht einfach so hinnehmen. Hier haben wir uns zu äußern, hier geht es um mehr!

Wie soll ich da Vertrauen darauf haben, dass diese jetzt die Klagen entsprechend fair behandeln werden? Ich fordere hier nochmal auf Wir brauchen eine andere Gangart, das kann nicht so hingenommen werden!